Esta orquesta difunde los valores de la Unión utilizando el talento de hoy, el de nuestros jóvenes intérpretes, que difunden un aspecto único del patrimonio cultural europeo.

Ayudar a contarla formando jóvenes para que den el salto a la élite de los profesionales de la música y hacerlo fomentando la convivencia transversal y multicultural es una idea genial. Ahora que se ponen las bases para hacer crecer este proyecto, quiero animar a que se profundice la capacidad de esta orquesta para conectar con la ciudadanía europea. Hay grandes obras musicales creadas por culturas tradicionales europeas y vinculadas a su tradición folclórica deberían estar más presentes en los programas.